að kosningasigri okkar vinstri grænna innilegar þakkir á tíu árum er vinstri hreyfingin grænt framboð orðið að sterku afli sem leikur nú lykilhlutverk í stjórnmálum landsins og það er sigur okkar umfram allt annað og nánast fordæmalaus fylgisaukning í tvennum síðustu alþingiskosningum á innan við tveimur árum sem leggur grunn að þeirri vígstöðu íslenskra vinstrimanna og umhverfisverndarsinna sem sér meðal annars stað í ríkisstjórn samfylkingar og vinstri grænna það er líka sögulegt að mynduð skuli norrænt samábyrgt velferðarkerfi sem þar er að finna sú skýra leiðsögn um það hvert við viljum að íslenskt samfélag þróist er hrein og klár

er formaður sjálfstæðisflokksins þeirrar skoðunar að einhverjir aðrir eigi fiskimiðin vinstri og sjálfstæðisflokkurinn er ekki valkostur í okkar huga í þessari umferð og þjóðin kaus og gerði minnihlutastjórn vinstri grænna og samfylkingar að meirihlutastjórn skýrari geta kosningaúrslit tæpast orðið nú hefur þessi stjórn verið mynduð og hendur alþingis en um leið er þar tryggður þingræðislegur og lýðræðislegur farvegur fyrir þetta afdrifaríka mál þau varnaðarorð ein vil ég að öðru leyti segja í þessum efnum að við skulum varast það íslendingar að eyða öllum okkar kröftum og öllum okkar tíma í þetta mál við skulum ekki trúa á það sem einhverja einfalda sársaukalausa lausn á

örugglega formann sjálfstæðisflokksins að heyra þetta samningar mætti áfram telja verkefnin eru ærin sem vinna þarf að og samtímis banka og annars vegar og fjölþættar ráðstafanir stjórnvalda hins vegar en að sjálfsögðu er glímunni ekki lokið og vandinn

sem erfiðastar hafa aðstæður svigrúmið takmarkast af okkar erfiðu efnahagslegu aðstæðum og af stað og stund

það sem er gagnrýnivert en við höfum meiri þörf nú en lengi fyrir að stilla saman strengi og

glæsta framtíð og um það efast ég reyndar ekki eitt andartak ég þakka þeim sem hlýddu góðar stundir og við skulum njóta vorsins og sumarsins saman